Señor Presidente, la Comisión Europea publicó su Comunicación sobre una Agenda del Consumidor Europeo el 22 de mayo de 2012. La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor aprobó su informe, prácticamente por unanimidad, el pasado 17 de mayo de

y, en cuarto lugar, adaptar los derechos y las políticas de los consumidores a los cambios en la sociedad y la economía. La promoción y la protección de los derechos de los consumidores son valores fundamentales de la Unión Europea y se han de poder ejercer fácilmente y de manera eficaz en sectores básicos como la alimentación, la salud, la energía, los servicios financieros y digitales, el transporte y las telecomunicaciones. Igualmente, la protección de los datos personales constituye una condición esencial para la protección de los consumidores europeos. Una buena información y formación de los consumidores reduce sus riesgos ante los productos peligrosos o falsificados, los productos financieros especulativos y la publicidad engañosa. Por ello, la capacitación de los consumidores debe durar toda la vida e iniciarse en la escuela. La reciente y todavía actual crisis financiera ha puesto de relieve la urgente necesidad de proteger e informar a los consumidores en el ámbito de los servicios financieros y bancarios. Los consumidores merecen un asesoramiento más imparcial y han de tener acceso a la información y a los instrumentos necesarios para una justa y eficaz reparación. De la misma manera, ha de fortalecerse el papel de las asociaciones de consumidores en todos los ámbitos, adoptándose las medidas jurídicas y económicas necesarias. Se ha de favorecer su colaboración con las instituciones públicas y se debería crear un registro de asociaciones europeas. La agenda que estamos presentando se sitúa, además, en la fase última del mercado único digital, que exige la protección en línea de los consumidores, la seguridad jurídica y las garantías de los derechos del consumidor. A nivel general, los consumidores europeos se enfrentan a nuevos retos como la globalización de los mercados, la desregulación financiera, la digitalización de la economía y el envejecimiento de la población. Por ello, la Comisión ha de considerar tomar medidas que conduzcan a la creación de un mecanismo de reparación colectiva a escala de la Unión y se precisa cada vez más una información fiable, comparable y accesible para los consumidores. Hoy, cuando crecen las desigualdades por toda la Unión Europea, son más necesarias que nunca las perspectivas de la solidaridad propias del modelo social europeo. Así, los contratos de hipoteca inmobiliaria sobre la vivienda habitual habrían de suspenderse cuando se produzcan impagos debidos a causas sobrevenidas no imputables al consumidor, como situaciones de paro. Estos casos se deberían resolver mediante moratorias en los pagos mensuales, daciones en pago y opciones de alquiler. En la Unión Europea del siglo XXI, la nanotecnología y los organismos genéticamente modificados tienen que estar adecuadamente regulados y los productos que los contienen deben ser debidamente etiquetados. Es necesario ofrecer una mejor protección de sus derechos a los grupos de consumidores vulnerables como niños, personas de edad avanzada o con alguna discapacidad.